með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar alþingis til staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og níu tvö þúsund og þrettán um breytingu á sextánda viðauka við e e s samninginn um opinber innkaup og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu áttatíu og eitt e b frá þrettánda júlí tvö þúsund og níu um samræmingu reglna um útboð og gerð samningsyfirvalda eða samningsstofnana á tilteknum verksamningum vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnar og öryggismála og um breytingu á tilskipunum tvö þúsund og fjögur sautján e b og tvö þúsund og fjögur átján e b tilskipunin kveður á um samræmingu á reglum við innkaup á verk vöru og þjónustusamningum á sviði varnar og öryggismála og getur því eftir atvikum varðað verkefni á sviði landamæravörslu landhelgisgæslu löggæslu og hættustjórnun markmið með reglunum er að jafna samkeppnisskilyrði og lækka kostnað að sama skapi taka nýju reglurnar tillit til þeirra sértæku krafna sem eðli málsins samkvæmt fylgja þessu sviði einkum á sviði afhendingar og upplýsingaöryggis en eldri reglur þóttu hvorki fyllilega tryggja upplýsingaöryggi né stuðla að því sem hagkvæmustu innkaupaferli innleiðing tilskipunarinnar tvö

en tilskipunin gildir jafnframt um innkaup þeirra stofnana er verið er að kaupa vörur verk eða þjónustu á sviði öryggismála eða sem tengjast öryggisupplýsingum fyrirhugað er að fjármála og efnahagsráðherra leggi fram lagafrumvarp á yfirstandandi þingi um breytingar á lögum númer áttatíu og fjögur tvö